Anul 2010 reprezintă Anul european împotriva sărăciei și excluziunii sociale. Din nefericire, numărul acelora care se confruntă cu sărăcia extremă și cu marginalizarea este foarte mare, acest lucru fiind în contrast cu principiile și valorile fundamentale ale Uniunii Europene.

În acest context, salut inițiativa de extindere a condițiilor de eligibilitate în cadrul Fondului European de Dezvoltare Regională, care reprezintă un instrument important și indispensabil în combaterea sărăciei. Din cauza condițiilor de locuit de o calitate precară, consider necesară urgentarea acordării de asistență financiară. Sprijinul financiar trebuie oferit atât pentru locuințele din zonele urbane, cât și cele rurale. De asemenea, acordarea acestui sprijin financiar nu trebuie să facă diferențe între populația de origine romă și alte grupuri sociale aflate în situații similare.